Ja, hvala lepa. najlepša hvala za odgovor, spoštovani predsednik vlade, ampak moram reči, da ta vaš odziv, glede na dejstvo, da ste vendarle predsednik vlade, je danes sprejemljiv. Namreč, znova malce zavajajoči podatki glede pet milijonov evrov, kjer so namenjeni za dome za ostarele v naslednjih letih v proračuna. Veste, to ni dovolj niti za gradnjo enega doma za starejše, pa imamo več kot enajst tisoč tistih, ki vendarle potrebujejo posteljo v takšnih domovih. In tukaj gre za ugotovitve Računskega sodišča, ne neke politične stranke, ki jih je vendarle potrebno spoštovati, predvsem pa upoštevati. Navsezadnje je to neodvisni državni organ, ki ima javno pooblastilo za nadzor glede gospodarnosti porabe javnega denarja. Naj vas pa tudi spomnim, spoštovani predsednik vlade, da ste v času prej državnozborskimi volitvami ravno vi govorili, kako boste takšne anomalije preprečevali. Prodajali ste se kot neki nov politični obraz, ki stopa v politiko zato, da bodo takšne nepravilnosti odpravljene. Govorili ste o novi politiki, nato pa koalicijski sporazum sklenili prav s strankami, ki vladajo v zadnjih deset let in ste seveda s tem izgubili svojo kredibilnost, kajti ravno ti vaši koalicijski partnerji so odgovorni za to, da je stanje na področju dolgotrajne oskrbe danes takšno, kakršno je. Ob imenovanju za predsednika vlade ste med drugim dejali, da prevzamete s tem tudi odgovornost, torej me danes zanima, ali jo boste dejansko prevzeli in glede na ugotovitve Računskega sodišča v tem primeru sprožili revizijo glede namena porabe štiriinsedemdeset milijonov in pol evrov javnega denarja ter raziskali, kdo je odgovoren za takšen namen trošenja javnega denarja. Hvala lepa.